Im Haushaltsjahr 2018 werden Maßnahmen der Union finanziert, die in erster Linie in wirtschafts und sozialpolitischer Hinsicht für nachhaltiges Wachstum und mehr Beschäftigung stehen.

Ich möchte hier zwei Schwerpunkte hervorheben, die der Berichtsentwurf des Parlaments vorsieht.

Mehr Mittel soll es laut Parlament auch für andere Programme geben, die Wachstum und Beschäftigung schaffen.

Wesentlich ist auch die Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Klein und Mittelbetriebe. Das ist der wichtigste Treiber für Wachstum und Beschäftigung in Europa.